Señora Anderson, el problema es que hay quien usa el discurso antimutilación para alimentar el racismo y la islamofobia desde una superioridad moral y un etnocentrismo y un imperialismo cultural que nos avergüenzan como europeos.

A veces se quiere estigmatizar a todo un continente y criminalizar a las personas migrantes que proceden de allí.

Y, sí, es una práctica religiosa, pero no solo de comunidades musulmanas, sino también de cristianos coptos y de algunos judíos que hacen, por cierto, una interpretación machista del Corán y de la Biblia, donde no se contempla.

Lo que les importa es la cruzada en favor de su particular manera de entender la cristiandad. Por eso pueden perseguir esta práctica y a su vez oponerse al Convenio de Estambul, que es el único marco desde el que es posible acabar con ella.